Herr Präsident!

Wir haben das Problem, dass natürlich bei einer 40igen Einsparung im Gesamtenergieverbrauch erneuerbare Energie nicht mehr so wie bis jetzt ausgebaut werden kann, sondern dass hier die Ausbauprogramme massiv reduziert werden müssen. Und von der E Mobility können wir uns gänzlich verabschieden, denn dann ist das Ganze einfach nicht durchsetzbar. Ich glaube, dass diese 40ige Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs ganz einfach unverantwortlich ist, und das wird auch von der Bevölkerung nicht mitgetragen.